Dovolte, abych vysvětlil, že toto oznámení bylo předáno skupinám včera večer, čili bylo možné se na to připravit. Má ještě někdo před tím, než dám hlasovat, nějakou připomínku, protože bych byl velmi nerad, aby došlo k dojmu, že chci nějakým způsobem ovlivnit tuto debatu.